Señor Presidente, la Resolución sobre el conflicto de Siria que va a votarse en el Parlamento Europeo supone un llamamiento a que la Unión Europea ejerza su responsabilidad de proteger a la población siria y, por tanto, exprese no solamente compasión, sino solidaridad, y lo haga, además, apelando a la responsabilidad de los Estados miembros y del conjunto de la Unión. No basta simplemente con apoyar económicamente a los países fronterizos que están recibiendo a esos millones de desplazados hace falta que la Unión Europea emplee a fondo los instrumentos de que dispone —porque estamos ante un examen en toda regla al sistema común europeo de asilo— para que aplique así el artículo 25 del Reglamento sobre visados, que permite la expedición de visados por razones humanitarias para que ponga en práctica el artículo 5 del Reglamento sobre el Código de fronteras Schengen, que permite la admisión temporal precisamente por razones humanitarias para que emplee a fondo los recursos disponibles en el programa de reasentamientos del Fondo Europeo de Asilo y Migración para que se emplee el recurso disponible de la residencia permanente y no solamente la residencia temporal para que la carga no la tengan solamente, en estos momentos, los países que han asumido mayor flujo ―Alemania y Suecia―, sino el conjunto de la Unión, y se ponga fin a la práctica inadmisible y contraria al Derecho internacional de la devolución, el principio de non refoulement